Vannak az emberi jogi jogsértéseknek olyan kiemelkedő durvaságú megnyilvánulási formái, amelyekkel többnyire az Európai Unión kívül találkozunk, de amelyek ha felütik a fejüket az Európai Unió valamelyik országában, akkor haladéktalanul a leghatározottabban lépni kell, és gyökerében el kell vágni a jelenséget. Ilyen az önkényes letartóztatás, amikor is valakit a hatalom visszaélve az erejével, és esetünkben visszaélve az embereknek a terrorizmustól való félelmével...

kérek, szeretném, hogyha megkérné elnök úr, hogy a hangos beszélgetést, ha lehetséges kint folytassák, mert nagyon nehéz így beszélni.

Tehát, elharapódzni látszik vagy legalábbis már elindult egy olyan jelenség, amelynek lényege a következő egyes tagállamok az aljas politikai szándékukat úgy valósítják meg, hogy visszaélve az embereknek a terrorizmustól való félelmével börtönbe vetik a politikai ellenfeleiket, illetőleg a számukra nem kívánatos személyeket. Ez történt egy székely magyar emberrel, Beke Istvánnal a román tagállamban, Kézdivásárhelyen, aki az őslakos magyar közösségnek az egyik vezetője. Visszaélésszerűen, bizonyíték nélkül, a védelemhez való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésével terrorizmus előkészülete miatt vetették börtönbe, mivel csillagszórókat és petárdákat találtak nála.